Pani Przewodnicząca! Głosowałem przeciwko i chciałem zwrócić uwagę, że Brytyjczycy dlatego wyszli z Unii Europejskiej, że nie lubili praw rządzących Unią Europejską. W związku z tym jeżeli będziemy się domagali, żeby pewnych ludzi, którzy są pod władzą brytyjską, obowiązywało prawo europejskie, to efekt będzie dokładnie odwrotny. Przypominam, że nawet taki zbrodniarz jak Lenin mieszkał spokojnie w Londynie, mimo że nikt ani Rosja, ani Europa, ani Niemcy, ani Francja nie domagały się, żeby Wielka Brytania traktowała go uczciwie. Dlatego też moim zdaniem trzeba zostawić tę sprawę Brytyjczykom, bo każde mieszanie się w to spowoduje niechęć Brytyjczyków w stosunku do obywateli Unii Europejskiej.